Köszönöm az előadónak, Bas Eichourtnak, hogy kompromisszumkész volt valamennyi tárgyalás során, és köszönöm árnyékelőadó kollégáimnak is az együttműködést. Az Európai Néppárt árnyék jelentéstevőjeként nem volt könnyű dolgom, hiszen szerteágazó igényeket kellett közös nevezőre hozni a frakción belül, de úgy érzem, hogy ez is sikerült. Nem volt könnyű dolgunk, hiszen az ambiciózus környezetvédelmi célok, és a piaci szereplők igényeinek összehangolása rendkívül sok egyeztetést, és kompromisszumkész hozzáállást igényelt valamennyi szereplő részéről. Nem léphettünk át bizonyos határokat, hiszen a túlságosan szigorú szabályozásnak egyrészről komoly árfelhajtó hatása lett volna, aminek nem tehettük ki a válság által sújtott Európa lakosságát. Másrészről a kis és közepes vállalkozások versenyképességét is szem előtt kellett tartanunk, hiszen recesszió idején különösen nagy értéke van minden egyes munkahelynek. Könnyen láthatják hát, tisztelt Képviselőtársaim, hogy komoly nyomás nehezedett valamennyiünkre a tárgyalások során.

Ahol lehetséges volt, ott engedtünk a piaci tilalmak bevezetésének tervezett határidejéből, hogy megfelelő ideje legyen valamennyi szereplőnek felkészülni erre. Nem vezettük be az előtöltési tilalmat, helyette egy nyomkövető rendszer biztosítja a visszaélések kiszűrését.

Úgy gondolom tehát, hogy egy kitűnő jogszabályt fogadtunk el végül, köszönöm mindenkinek az együttműködést.